Musí být transparentní a srozumitelný, firmám musí zaručovat právní jistotu, musí usilovat o odstraňování zbytečných byrokratických překážek, ale současně musí umět zaručit a vymoci i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, a zejména jejich bezpečnost.

Dosažená dohoda o revizi harmonizačního balíčku osmi směrnic evropský vnitřní trh posouvá v tomto ohledu správným směrem. Chtěla bych proto jak paní zpravodajce, tak i všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci velmi poděkovat. Vítám zejména ustanovení na zajištění lepšího dozoru nad trhem s výrobky pro případ, kdy výrobky nebudou splňovat požadované standardy. Výsledný návrh poskytne členským státům účinnější nástroje k provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem, tím dojde na trhu ke snížení počtu výrobků, které nevykazují shodu, a zejména výrobků nebezpečných. Souhlasím tak se závěrečnými slovy zpravodajky Roithové a to, že jde o náš další velmi konkrétní příspěvek k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu.